forseti lítur svo á að samkomulag sé um það milli þingflokksformanna um að þingfundur geti staðið fram á kvöld eða þar til afgreiðslu dagskrármálsins er lokið